Od energetického summitu očekávám především komplexní, ale zároveň rozumný a zodpovědný přístup k zájmům občanů. Podle posledních průzkumů Eurostatu je pro velkou část obyvatel Unie jednou z hlavních priorit stabilita cen energií. Není náhodou, že tuto statistiku vede Česká republika. U nás neodpovědné politicko ekonomické lobby prosadilo neadekvátní finanční podporu fotovoltaických elektráren. Divoký nástup podnikavců včetně zahraničních a jejich honba za pohádkovými zisky staví veřejnost proti obnovitelným zdrojům jako takovým, protože lidé čelí zbytečně velkému nárůstu cen elektrické energie. Jistě, není snadné zajistit dostatek energie za přijatelné ceny, ale můžeme se tomu alespoň přibližovat. Cestou je podle mne mimo jiné usilování o vyvážený energetický mix od obnovitelných zdrojů po jadernou energii při odbourání extrémních stanovisek z obou stran. Jen tak budeme mít důvěru občanů Unie, kvůli kterým tu koneckonců jsme.